Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Historia Nadii Sawczenko to zarówno historia współczesnego bohaterstwa jak i przykład bezsilności i Ukrainy i Zachodu wobec bezprawnych działań rosyjskich. Zatrzymanie, a w zasadzie porwanie tej oficer sił powietrznych Ukrainy przez Rosjan łamie wszelkie międzynarodowe standardy dotyczące przestrzegania praw człowieka. Gdyby Moskwa, Szanowni Państwo, miała odwagę wziąć na siebie odpowiedzialność za prowadzone w Donbasie działania zbrojne, zamiast prowadzić tchórzliwą wojnę rękami terrorystów, Nadia Sawczenko byłaby chroniona konwencjami regulującymi prawa jeńców wojennych. Jednak nawet tego Rosjanie jej odmawiają, traktując żołnierza broniącego swoich własnych granic jak pospolitego przestępcę.

Bardzo oburzające jest to, że Nadia Sawczenko jest więziona, chociaż przysługuje jej immunitet parlamentarny.